Tisztelt Elnök Úr! A jelentés felkéri a szerb kormányt, hogy hajtsa végre a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó nemzetközi szerződéseket. Megállapítja, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak garantálása terén nem történt előrehaladás, nem kielégítő az, ami megtörtént. Létezik cselekvési terv, de azt teljes körűen végre kellene hajtani. Felhívja Szerbia figyelmét a kisebbségi nyelvhasználat biztosítására az oktatásban, a közigazgatásban, és a médiában. Sajnálatos, hogy pont ugyanezek a megállapítások szerepelnek az előző jelentésben is, vagyis nincs előrelépés, miközben a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az uniós csatlakozás előfeltétele. Ideje lenne megállapítások helyett felszólítani Szerbiát ezek teljesítésére.